Poštovana predsjedavajuća, ja sam zadnjih osam godina bio stečajni sudac u Republici Hrvatskoj. Predmeti koji su se nalazili u mojoj sudnici bili su teški nekoliko milijardi eura. U Republici Hrvatskoj mi smo imali jedan ogroman stečaj kompanije koja se za nacionalno gospodarstvo može proglasiti čak i većom nego Thomas Cook. Dolazi do problema kada svaka država pokušava svojim domaćim stečajnim zakonodavstvom regulirati pojedinačni stečaj tvrtke koja je multinacionalna kompanija. Tada može doći do ogromnih problema. Mi imamo poslovanje tvrtke Agrokor, koje je bilo u nekoliko država regije. Mi ćemo i dalje vući političke situacije, ali ono najgore što se dogodilo jest da smo dopustili fondovima za koje uopće ne znamo tko su vlasnici da preuzmu kompletnu imovinu.

O tome itekako treba voditi računa. Europski parlament i Europska unija moraju voditi računa o stečajevima koji su multinacionalni.